Najlepša hvala, predsednik. Lep pozdrav vsem! Uničevanje okolja je inherenten del kapitalizma. Tega se moramo zavedati. Sistem, katerega cilj je izključno maksimalizacija profita in zahteva neprestano eksponentno gospodarsko rast ter vsako stvar na zemlji spreminja v blago, ne more biti okoljsko vzdržen. Naravo razume le kot vir za izkoriščanje in napajanje gospodarske rasti in se ne ozira na obnovitvene sposobnosti okolja in socialne posledice. Podnebne spremembe, kemično in biološko onesnaževanje ter upadanja biotske raznovrstnosti, povzročajo nepopravljivo škodo življenjskemu okolju ter zaostrujejo družbene probleme, kot so revščina, epidemije in vojne. Kapitalizem kljub domnevni sposobnosti trga, da optimalno razporeja dobrine glede na potrebe, očitno v svojo enačbo ne vključuje dejstva omejenih nosilnosti okoljskih To tudi ni mogoče, saj je kapitalizem dinamičen sistem eksponentne rasti in kapitalist lahko v njem preživi le tako, da z vsakim ciklom širi obseg svojega kapitala. To širjenje pa zahteva stalne materialne investicije in povečanje proizvodnje. Kapitalizem zaradi potrebe, notranje potrebe po širitvi kapitala, ne more sprejeti dejstva, da živimo na omejenem planetu z omejenimi nosilnimi sposobnostmi. Sprejetje tega dejstva bi za kapitalizem seveda pomenilo njegov konec, zato ga ta, jasno, ne sprejema. Tega dejstva pa kot član stranke ekstremnega centra in kot predstavnik vladajočega razreda upravljalcev kapitalističnega gospodarstva, ne sprejema niti kandidat za ministra za okolje in prostor, gospod Simon Zajc. Kljub temu da se zaveda problema podnebnih sprememb in izgubljanja biotske raznovrstnosti, se ne bo vmešaval v prizadevanja britanske korporacije, da na Petišovskem polju s frackingom začne pridobivati zemeljski plin. Kljub temu da je notranji nadzor na Agenciji za okolje razkril vrsto nedovoljenih vplivov na postopek izdaje dovoljenj, da je zaradi tega moral odstopiti samo direktor agencije in da je ta ista korporacija že ob sami odreditvi notranjega nadzora izvedla javni linč bivšega ministra za na družabnih omrežjih, postopki nemoteno tečejo dalje in nemoteno bodo tekli tudi pod novim ministrom. To, da se vplivno območje izvajanja frackinga na Petišovskem polju prekriva z nedavno razglašenim biosfernim območjem Mura, po mnenju Zajca ni razlog za to, da se tuji tuj tuji korporaciji onemogoči kovanje dobičkov na račun izkoriščanja fosilnih goriv in uničevanja okolja, katerega UNESCO prepoznava kot izjemno naravno bogastvo. Simon Zajc podnebne spremembe sicer res priznava kot problem, s katerim se moramo nemudoma soočiti, a se pri opredelitvi konkretnih ciljev in konkretnih ukrepov izmika in jih pušča nedorečene. Dorekli naj bi jih z dialogom, v sodelovanju in tako naprej. Onkraj vsakega dvoma je dokazano, da se planet segreva in da je to posledica kurjenja fosilnih goriv za zadovoljevanje nenasitne sle kapitala po poceni energiji, ki poganja njegovo rast, ki je že davno presegla nosilnost planeta, na katerem živimo. Že včeraj bi morali začeti zapirati termoelektrarne na fosilna goriva, ukiniti okolju škodljive subvencije, uvesti visok davek na ogljik, zlasti pa spremeniti način produkcije in distribucije blaga, ki ne more biti več prepuščen stihiji trga, ampak centralno določen, skladno z nosilnostmi planeta. Kandidat Zajc bi raje še naprej vodil dialog in se pogajal s tistimi, ki so to krizo ustvarili in jo ohranjajo. Enako pripravljenost na popuščanje kapitalu je kandidat Zajc pokazal tudi na področju prostorske in gradbene zakonodaje, kjer je že na zaslišanju napovedal odpravljanje administrativnih ovir za tako imenovane investitorje, nasvete o tem, kako to storiti, pa bo že takoj po imenovanju iskal pri SDS-u. Stranki, ki je v preteklosti s šok terapijo uvajala najbolj uničujoče neoliberalne reforme. Na področju stanovanjske politike, ki v Sloveniji de facto ne obstaja in kjer smo s podpisom sporazuma s koalicijo v Levici sami prevzeli odgovornost za izboljšave na tem področju, pa kandidat Zajc kot glavni ukrep vidi uvajanje stroškovne najemnine. V sporazumu v sodelovanju med Levico in koalicijo za leto dva devetnajst smo sicer predvideli pet konkretnih politik. Prvič - vzpostavitev pogojev za gradnjo javnih najemnih stanovanj. Drugič - prenos nepremičnin iz DUTB na stanovanjske sklade. Tretjič - ureditev najemniškega trga stanovanj. Četrtič - regulacija platform, kot je Airbnb, na primer, in petič - ureditev področja nepremičninskega posredovanja. Na vprašanje, kaj meni, da bi bilo treba urediti najprej, pa je kandidat Zajc odgovoril s tem, da bi dvignil najemnino najemnikom javnih najemnih stanovanj in iz njihovih povišanih najemnin financiral gradnjo novih. Tudi to se vidi, da kandidat ne premore misliti politike izven ozko zamejenega neoliberalnega diapazona in da misli stanovanjsko problematiko reševati s spreminjanjem javnih stanovanjskih skladov v rentniške organizacije. Država tako ne bo gradnje novih stanovanj financirala iz, denimo, progresivne obdavčitve lastnikov več nepremičnin, obdavčitve luksuznih nepremičnin ali pa iz proračuna, kjer se trenutno namenjajo milijoni za kupovanje orožja po diktatu NATO pakta. Ne. Gradnjo stanovanj bodo financirali tisti, ki si lastnih stanovanj tako in tako ne morejo privoščiti in prebivajo v neprofitnih stanovanjih. Na vprašanje o tem, za koliko jim bo zvišal najemnino in kako jih bo prisilil v podpis novih pogodb, se je kandidat Zajc izmikal do konca zaslišanja. Obljubljal pa je miloščino v obliki stanovanjskega dodatka za tiste, ki so resnično na socialnem dnu. Ne glede na vse povedano, pa je kandidat Zajc obljubil nekaj, dasiravno zelo malo konkretnih okoljskih ukrepov. Plastične nosilne vrečke bo prepovedal do prvega septembra letos, ostale plastične izdelke za enkratno uporabo do konca prihodnjega leta. Še za letošnje leto je obljubil tudi spremembe zakona o varovanju okolja, s katerimi se bo ponovno uvedla časovna omejitev okoljevarstvenih dovoljenj, ne glede na to, da je tudi on v prejšnjem mandatu glasoval za odpravo časovne omejitve, seveda. Obljubil je, da se bo tu držal koalicijskega sporazuma. Poleg tega pa je dal tudi zagotovilo, da se hidroelektrarne na Muri ne bodo gradile, glede na pritiske po nadaljevanju postopkov umeščanja elektrarn v prostor in nasprotovanju odvzemu koncesije za izkoriščanja Mure, ki prihaja iz vrha Ministrstva za infrastrukturo, je takšna drža, seveda, hvalevredna. Žalostno in resnično je, da teh nekaj malih obljub, ki jih je dal kandidat Zajc, več kot je je več, kot jih je dal katerikoli bivši minister za okolje in prostor z izjemo njegovega predhodnika. Na podlagi tega in v upanju, da gospod Zajc na funkciji ministra za okolje in prostor vendarle ne bo tako poslušen kapitalu, kot so bili bivši ministri, njegovomu imenovanju v Levici ne bomo nasprotovali. Bomo pa dosledni pri uresničevanju danih obljub in pri tem, da se vsi nedorečeni ukrepi pod njegovim mandatom uresničijo kot optimalni za ohranjanje planeta za prihodnje generacije in zagotavljanju čistega in zdravega življenjskega okolja za ljudi danes. Kaj je optimalno za ljudi in njihovo zdravje, pa se je potrebno vprašati tudi, ko govorimo o kandidatu za bodočega ministra za zdravje, gospodu Šabedru. Ne zato, ker bi menili, da bo še slabši od prejšnjih ministrov, temveč zato, ker je zdravstveni sistem tako zavožen, tako prepleten z lobističnimi interesi in nesposobnostjo, da bi se morali pred izbiro ministra za zdravje vodilni vprašati v prvi vrsti, kakšen zdravstveni sistem sploh želimo. Marx je v osemnajstem brumairju, brumairju Ludvika Bonaparta dopolnil Heglovo izjavo, da se vsa velika svetovnozgodovinska dejstva in osebe pojavljajo tako rekoč dvakrat. Dodal je, da se to prvič zgodi kot tragedija in drugič kot farsa. In naše zdravstvo je nedvomno slednje, farsa. Farsa zato, ker se obnašamo, kot da vprašanje planiranja in trga na področju zdravstva ne obstaja, ker je restavracija kapitalizma v Sloveniji to vprašanje odpravila, na področju gospodarstva se pretvarjamo, da ga je odpravila tudi drugod, in tako se sprenevedamo, kot da tega vprašanja sploh ni. Sem in tja, da kdo ne bi podvomil, se oglasi Ustavno sodišče, ki potrdi, da to vprašanje ne obstaja in da javni interes na področju zdravstva lahko zagotavlja zgolj svobodna gospodarska pobuda. A kot je v prej omenjenem tekstu še dodal Marx, obdobje, v katerem živimo, obsega najpestrejšo mešanico kričečih protislovij. In največjo protislovje najdemo prav v slovenskem zdravstvenem sistemu. Odsotnost planiranja, podeljevanje koncesij, pritiski lobijev in mednarodna konkurenca pustošijo naše zdravstvo. Milijone zmečemo za izobraževanje kadra, ki nam nato preprosto zbeži v tujino. Milijoni gredo na za koncesionarje, ki naj bi obstajali zato, da krpajo luknje v zdravstvenem sistemu. V resnici pa imamo luknje v zdravstvenem sistemu prav zato, ker obstajajo koncesionarji. Zdravstvene potrebe prebivalstva so v drugem planu. V prvem je finančna vzdržnost bolnišnic in dobro poslovanje. Kajti, bolj kot življenje, zdravje je pomemben plus na računu teh zavodov. Seveda bi se vsemu temu lahko izognili. Lahko bi obvezali zdravnike, da po končanem študiju, ki ga plačujemo vsi, oddelajo svoje v javnih zavodih. Lahko bi postopno ukinili koncesije ali vsaj uvedli koncesijsko dajatev in s tem sredstva iz skupnega dela vrnili v dejavnost, za katero jih državljani namenjajo. Lahko bi storili marsikaj, pa se to verjetno ne bo zgodilo. Nadaljevali boste z mantro menedžerske revolucije na področju zdravstva. Izboljšali boste vodenje in bolnišnice ne bodo več v minusu. Outsourcali boste osebje, da boste imeli manjše stroške dela, zaračunavali boste nenujne zdravstvene storitve in iskali vsako možnost za prihranek ne glede na dejanske potrebe. Klinične potrebe boste podredili plačilni sposobnosti. Ta menedžerska revolucija ni novost. V Veliki Britaniji jo je uvedla Margaret Thatcher z namenom, da bi skrčila stroške NHS-a, nacionalne zdravstvene storitve, in oslabila sindikate. Idejo, da lahko samo menedžerji zasebnega sektorja s pravimi podjetniškimi vrednotami vodijo javno zdravstvo, so od nje prevzeli tudi laburisti tako imenovanega New Labor. Zdaj pa jih tudi ta nam predstavljate kot rešitev za propadajoč sistem. V Veliki Britaniji je to vodilo v razkroj javnega zdravstva, a do tam pogled očitno ne seže. Kaj torej pričakovati od kandidata za ministra, ki na predstavitvi pove, da je konkurenca vedno nekaj dobrega, od kandidata, ki postreže s pregovorom, da brezplačnega kosila ni? V Levici pričakujemo bolj malo. Zahtevamo pa, da se upoštevajo obveze koalicijskega sporazuma, da se sprejme naša novela Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bo vsaj omejila outsourcing zdravstvenih storitev iz javnih zdravstvenih zavodov, in da se končno ukine dopolnilno zdravstveno zavarovanje na tak način, da bodo sredstva šla dejansko za delovanje zdravstvenega sistema, ne pa za profitne zasebnih zavarovalnic. V osemnajstem brumairju je Marx zapisal še, da je zgodovinska tradicija v francoskih kmetih rodila vero v čudež. Pri slovenskih ministrih za zdravje se ta vera vsakič znova rojeva iz parlamentarnega kretenizma, ki je zgubil stik z realnostjo in se ne more odločiti, ali bi zdravstveno politiko planirali ali jo preprosto prepustili trgu. S tam, ko se niste sposobni odločiti, pa ste se v resnici že odločili in odločili ste se za trg, za čakalne vrste, nedostopnost, korupcijo in profite zasebnikov. Kakorkoli, oba kandidata sta danes pred tem, da razmere same kličejo, kot je še enkrat dejal Marx, po tem, da je potrebno nekaj storiti ali spet. Srečno obema.